Nu este prima dată când discutăm despre necesitatea abolirii pedepsei capitale în India și în peste alte 40 de țări. Este un efort pe care nu trebuie să l întrerupem, pentru că pedeapsa cu moartea este o încălcare a dreptului fundamentul al omului la viață, este un tratament crud, degradant, care nu previne criminalitatea mai eficient decât alte pedepse, iar faptul că 154 de state au abolit sau această pedeapsă este încurajator. Execuția lui Mohammad Afzal Guru reprezintă un prilej pentru a reînnoi solicitarea adresată Indiei să și alinieze legislația și practica judiciară la standardele internaționale în materie de drepturi ale omului pentru a și obține respectul cuvenit și în această privință.